Hemos podido perder una mayoría a favor de una ley muy importante.

Pediría votar mañana otra vez. No podemos mandar un mensaje a la ciudadanía europea de que no estamos a favor de los visados humanitarios, presidente.